Paní předsedající, původně jsem chtěl začít poněkud jinak, nicméně prohlášení pana komisaře mě vyprovokovalo k tomu, abych se tedy zeptal, jaké jsou cíle naší politiky právě v hospodářské diplomacii, protože si myslím, že pan komisař to zmínil pouze částečně, a připojuji se k žádosti paní kolegyně Grapini, abychom v jeho dalším vystoupení případně slyšeli ty konkrétní nástroje, které by měly být použity, a samozřejmě i ty cíle hospodářské diplomacie. Podle mého přesvědčení Evropská unie vzhledem k síle, kterou má na globálních trzích, by měla sehrávat aktivnější úlohu na mezinárodním poli. Evropská unie je na mezinárodním poli v tom politickém slova smyslu trochu poddimenzovaná. Myslím si, že by se tady tato otázka měla spojit a ty tři cíle, o kterých hovořil i můj kolega, pan Tajani, by se měly propojit s podporou podniků, protože nejlepším vysvědčením toho, co dosáhla Evropská unie, je právě fungující podnik,

To si myslím, že je nejlepší cíl a náš hlavní bod pro rozvoj naší ekonomické diplomacie.